Glede na to, da mi niste zastavili vprašanja, bi samo rekel, da pač o ravnanju Hrvaške težko sodim, kako se vede, kako se je vedla v preteklosti, kako se bo vedla v bodoče. Zdaj tudi, ko govorite o nesposobnosti države in tako naprej, vam sam tukaj po dveh mesecih na tem mestu težko odgovorim. Hvala lepa.